Il relatore naturalmente difenderà la posizione del Parlamento in occasione del trilogo, visto che la posizione del Parlamento è stata su questa vicenda molto chiara, quindi riferirò la Sua posizione al relatore,